mál númer hundrað þrjátíu og þrjú en það er frumvarp til laga um auknar lánsfjárheimildir til ríkissjóðs og varðar annars vegar fimmtíu milljarða lánsfjárheimild vegna landsvirkjunar og hins vegar tvö hundruð níutíu milljarða viðbótarlánsfjárheimildir fyrir ríkissjóð umfram það sem er að finna í fjárlögum ársins í fimmtu grein þeirra af heimildum en þar mundi vera um að ræða eina sex hundruð sextíu milljarða í fyrsta og fjórða tölulið fimmtu grein fjárlaga yfirstandandi árs lánsfjárþörf landsvirkjunar má annars vegar rekja til endurfjármögnunar sem áður var gerð grein fyrir og sömuleiðis til framkvæmda sem hún hefur gert grein fyrir að hún sé undir það búin að ráðast í lánsfjárþörf ríkissjóðs liggur nú fyrir með betri hætti en var við afgreiðslu fjárlaga enda skýrst úr mörgum málum sem þá voru í móðu þannig er lánsfjárþörf ríkissjóðs sjálfs áætluð vera um tvö hundruð fimmtíu milljarðar króna

nýja glitnis nýja kaupþings og nýja landsbankans gæti orðið allt að þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarðar króna þá eru heimildir vegna lánafrá norðurlöndunum sem nema um tvö hundruð þrjátíu milljörðum og síðan vegna þeirra lána sem höfum sótt frá pólverjum og rússum og átt í viðræðum um og þar er um að ræða áttatíu og fimm milljarða samtals er hér um að ræða lánsfjárheimildir sem ríkissjóður þarf á yfirstandandi ári fyrir allt að níu hundruð fimmtíu milljörðum en heimildir í fjárlögum yfirstandandi árs eru sex hundruð sextíu milljarðar eins og áður sagði og því vantar tvö hundruð níutíu milljarða upp á það að fullnægjandi heimildir séu fyrir hendi málið er auk mín flutt af háttvirtum nefndarmönnum magnúsi orra schram sigríði ingibjörgu ingadóttur álfheiði ingadóttur og ásmundi einari daðasyni virðulegi forseti ég legg til að málinu verði vísað að lokinni umfjöllun til háttvirtrar efnahags og skattanefndar en eðli málsins samkvæmt sendi hún það enn fremur til umfjöllunar í fjárlaganefnd sem alla jafna fjallar um lánsfjárheimildir í fjárlögum fyrir hvert ár um sig þó að fyrir því séu fordæmi að slíkar heimildir séu sóttar í sérstökum frumvörpum eins og nú er gert vegna þessara sérstöku aðstæðna og flutt af háttvirtrar efnahags og skattanefnd fyrst og fremst vegna þess að í ljós kom i tengslum við vinnu við bandorminn svokallaða það er heildarfrumvarpið um ráðstafanir í ríkisfjármálum sem var til umfjöllunar í efnahags og skattanefnd að þörf væri á þessum auknu heimildum og taldi nefndin mikilvægt að ekki stæði á heimildunum í því þegar sótt væri lánsfé fyrir ríkissjóð á yfirstandandi ári því að nægir mundu þröskuldarnir í þeim efnum vera samt þó að alþingi væri ekki einn þeirra